Vielen Dank auch der Berichterstatterin für ihre immer sehr engagierte und vorbildliche Arbeit.

Doch es kommt dann eben auch immer der Punkt, an dem man Verantwortung übernehmen muss. Für die EVP oder auch für mich selbst nehme ich deshalb auch in Anspruch, dass wir uns jetzt mit den Realitäten beschäftigen müssen und uns eben nicht auf ideologische oder theoretische Standpunkte zurückziehen können. Fakt ist, die USA sammeln seit zehn Jahren diese PNR Daten, und es gab nicht eine einzige Beschwerde.

Sie hatten das gerade ausgeführt. Fakt ist auch, dass wir nicht wollen, dass der Flugverkehr zwischen Europa und den USA zum Stillstand kommt. Fakt ist auch, dass die USA ein Recht darauf haben, zu wissen, wer in ihr Land kommt.

Deshalb muss man hier auch Verantwortung übernehmen.

Verantwortung für die Airlines, die man ansonsten und auch das hatte die Kommissarin ausgeführt in absoluter Rechtsunsicherheit zurücklassen würde. Verantwortung auch für die EU als Vertragspartner in Fragen von Datenschutz und Sicherheit, aber auch Verantwortung für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Datenschutz.

Wenn man die Bürger besser schützen will, und wenn man auch den Bürgern besseren Datenschutz zukommen lassen möchte, übernimmt man auch hier diese Verantwortung und stimmt diesem Abkommen zu.